Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist nahezu alles gesagt. Aber es hat die Debatte doch eines gezeigt dass wir in der Lage sind, ernsthaft miteinander zu diskutieren, obwohl es sich um ein so komplexes Thema handelt. Das ist Parlamentarismus. Wir müssen uns mit den Sorgen und Ängsten und mit den Chancen und Hoffnungen ernsthaft auseinandersetzen und gemeinsam nach Lösungen suchen, und das haben wir hier gemeinsam getan.

Auch wenn wir jetzt die Ergebnisse der beiden Berichte und des Trilogs loben, so ist das eine Einzelmaßnahme, die alleine unsere Probleme nicht lösen kann. Wir benötigen die Kombination der verschiedenen Maßnahmen, und wir benötigen vor allem die Umsetzung dieser Maßnahmen. Ich will nicht die Hoffnung machen, dass wir mit diesen Regeln alleine das Problem, das wir haben, lösen und alle Lehren aus der Krise gezogen haben.

Zum Dritten Die Debatte hat deutlich gezeigt die Ursachen der Krise, auf der anderen Seite die Risken der Verbriefungen und auf der dritten Seite die Chancen. Wir haben versucht, die Risken zu minimieren, die Chance zu nutzen und Vertrauen durch diese Regelungen zurückzugewinnen. Wir hoffen, dass uns das mit diesem Paket gelungen ist, und wir werden das bei der Evaluierung sehen. Aber es wurde gute Arbeit gemacht, und ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, morgen diesen beiden Berichten ihre Zustimmung zu geben, als einem wichtigen Beitrag zur Schaffung einer Kapitalmarktunion, die weiterentwickelt werden muss.